hæstvirtur forseti góðir landsmenn við göngum nú til þings og það verður að segjast að hjá mér nýjum þingmanninum ríkir mikil eftirvænting og tilhlökkun til að takast á við þetta mikla og krefjandi verkefni að vera fulltrúi þjóðarinnar við þingmenn sem kosin vorum í fyrsta sinn inn á hið háa alþingi í apríl síðastliðnum fengum reyndar smjörþefinn af þessu starfi á sumarþinginu og fengum ágæta innsýn inn í störf siði og venjur þessarar stofnunar það er ómetanleg reynsla og gott veganesti inn í framtíðina fólki er mikið niðri fyrir þegar það ræðir um stöðuna sem við erum í í dag ég hef talið það skyldu mína sem þingmaður að vera jákvæður og reynt eftir fremsta megni að biðja fólk um að anda rólega og gefa nýrri ríkisstjórn eiga til að koma stefnumálum sínum á rekspöl því hvað sem öðru líður vil ég og við í bjartri framtíð aðstoða hæstvirta ríkisstjórn til allra góðra verka það tekur samt óneitanlega mikið á að vera endalaust jákvæður og leika pollýönnu alla daga þegar veruleikinn er jafn ískaldur og hann er það virðist vera sama hvar drepið er niður fæti alls staðar vantar fjármagn til þess að halda uppi lágmarksþjónustu í heilbrigðiskerfinu í löggæslunni og félagslega kerfinu menntakerfið þjáist af fjárskorti og samningar eru lausir um áramót hjá launaþegasamtökum og eins og umræðan er er ljóst að mikið mun ganga á þegar til samninga verður gengið og ekki gefin tomma eftir í þeirri viðleitni að rétta hag launþega hæstvirtur forseti í mínum augum er það göfugt starf að vera stjórnmálamaður þar sem sá sem það stundar á að vinna að heill og hamingju þjóðar sinnar hann á að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og umbjóðendum sínum stjórnmál eru ekki leikur og þau eiga ekki að snúast um að vera í liði og að hlýða foringjanum viðmið okkar sem veljumst til þessara starfa eiga ætíð og undantekningalaust að vera kjósandinn og þjóðin heiðarleikinn stenst álagið ef fólkið segir satt og byggir ákvarðanir sínar á áreiðanlegum heimildum og felur ekki ástæður gjörða sinna sá sem fer að dæmi heiðarlegs manns bætir ekki aðeins sjálfan sig heldur heiminn allan ég óska hæstvirtum forsætisráðherra sigmundi davíð gunnlaugssyni alls hins besta á komandi missirum og hvet hann og hæstvirta ríkisstjórn hans til að sýna auðmýkt í störfum sínum því að þeim sem sýnir auðmýkt finnst til um verk annarra og er mjúklyndur í hjarta hann hefur í sér löngun til að hlúa að sprotunum sem vaxa í stað þess að traðka á erum ég vil líka minna hæstvirta ríkisstjórn á að hún er ekki bara ríkisstjórn þeirra sem greiddu henni atkvæði sitt í kosningunum heldur er hún ríkisstjórn allra íslendinga hvar sem í sveit þeir eru settir ég skora á hana að taka tillit til sjónarmiða þeirra sem annað völdu í kosningunum og minni á orð herra ólafs ragnars grímssonar hæstvirts forseta okkar frá þingsetningunni í gær þar sem hann vitnaði í frelsishetju okkar íslendinga jón sigurðsson og sagði með leyfi forseta þjóðin sjálf á höfuðvaldið og enginn á með að skera úr málefnum nema samkvæmt vilja flestra meðal þjóðarinnar hæstvirtur forseti það er hægt að taka undir margt sem fram kemur í stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra sem er þróttmikil og hvetjandi en á saknaði þess að ekki var minnst á þann valkost sem innganga í e s b er fyrir okkur íslendinga og hvenær leiða á það mál til lykta og kynna það fyrir þjóðinni okkur getur greint á um þetta mikilvæga mál en það er lágmarkskrafa að gefa fólki kost á að kynna sér hvað felst í inngöngu herbert spencer enskur heimspekingur og fræðimaður liði eitt sinn með leyfi forseta til er sú afstaða sem virðir allan fróðleik að vettugi hunsar öll rök og festir manninn ætíð í kviksyndi fáviskunnar ævina á enda þetta er sú afstaða að vera á móti einhverju án þess að hafa kynnt sér það hæstvirtur forseti og kæru landsmenn ég ber þá von í brjósti að traust og virðing muni einkenna störf okkar á komandi þingi